Señor presidente, es más que probable que África sea la cuna de la humanidad, pero es absolutamente seguro que es la tumba prematura de decenas de millones de personas víctimas de la pobreza, víctimas de la exclusión, de los conflictos armados, personas forzadas a emigrar en condiciones

Pero África también es un país de recursos, es un continente de oportunidades, lleno de talento y lleno de ambición de futuro. Nosotros no podemos resolver sus problemas, pero podemos ayudarles a que lo hagan y, para ayudarles, tenemos que darles ayuda no condicionada.

Tenemos que alcanzar con ellos acuerdos de partenariado justos y tenemos que tener una relación de igualdad, de mutuo respeto, de ayuda a la gobernanza, de cooperación, para conseguir que ese continente, hoy mártir, sea en el futuro un continente de esperanza.